Panie przewodniczący! Pani komisarz! Panie premierze! Serdecznie dziękuję za oświadczenie Rady i Komisji w sprawie Rogu Afryki. Znaczenie tego regionu przekracza jego granice czysto geograficzne. Konflikty i strukturalne problemy, które tam występują, wzmacniają negatywne zjawiska występujące w innych regionach Afryki. Uczestniczyłem w delegacji Parlamentu Europejskiego, o której tutaj była mowa i która niedawno odwiedziła ten region, i mogłem się przekonać jak złożone, kompleksowe i wzajemnie powiązane są występujące tam problemy, a zatem i nasza odpowiedź musi być kompleksowa. W projekcie rezolucji koncentrujemy się na trzech podstawowych, ale jednocześnie bardzo szerokich zagadnieniach bezpieczeństwie regionalnym, bezpieczeństwie żywnościowym oraz na zapisach obejmujących kwestie związane z prawami człowieka, demokracją i dobrym zarządzaniem. Po tej wizycie nie mam wątpliwości, że podstawowym warunkiem poprawy sytuacji jest dobra wola i dialog między regionalnymi liderami. Polityka Unii Europejskiej wzmacniająca instytucje regionalne w Rogu Afryki jest słuszna, ale bez aktywnego udziału kluczowych stron polityka ta będzie nieskuteczna. Niektóre kraje regionu przyjmują złą taktykę, np. nie można wzywać do dialogu jednego z sąsiadów, a jednocześnie samemu odmawiać dialogu z drugim sąsiadem taka taktyka jest nielogiczna i w praktyce uniemożliwia osiąganie sukcesów dyplomatycznych. Liderzy polityczni powinni zaakceptować fakt, że sprawowanie władzy wiąże się z odpowiedzialnością. To, czego domagamy się od przywódców Rogu Afryki, to nie są oczekiwania związane z jakimiś naszymi specjalnym, europejskimi wartościami. To, czego oczekujemy, to minimalna akceptacja wartości uniwersalnych. Jesteśmy bowiem przekonani, że podstawowe prawa i wolności należą się wszystkim. We współczesnym świecie żadne państwo rozwijające się nie będzie funkcjonowało dobrze, jeżeli odrzuci owe podstawowe, uniwersalne wartości. Ich akceptacja nie jest zatem gestem w kierunku Unii Europejskiej, tylko działaniem w dobrze pojętym własnym